Signor Presidente, onorevoli colleghi, ma, perché il Parlamento si occupa degli accordi di pesca? Perché non sono meri accordi commerciali! Se fossero accordi commerciali non se ne dovrebbe occupare il Parlamento. La posizione del Parlamento deve guardare l'aspetto etico di un accordo di pesca e se non teniamo conto dell'aspetto etico noi facciamo un'ingerenza nei confronti di questi paesi. A parte il fatto che, se non dovesse passare quest'accordo domani in Parlamento, non cambierebbe nulla per i pescatori galiziani. Anzi, cambierebbe per tutto il resto dei pescatori che non godrebbero di quest'accordo e, allora, non può essere la Galizia contro il mondo!